Het parlement van het land bespreekt nieuwe voorstellen over seksuele uitingen in de media en in de openbaarheid. De democratie van het land werkt volop. Al twee maal heeft de president van het land soortgelijke wetteksten tegengehouden. Het politieke debat over de nieuwe voorstellen is begonnen en hoe het afloopt is nu nog niet te overzien.

De meerderheid van dit Parlement weet immers als het verlichte morele kompas exact wat wel en wat niet mag. En nog voordat duidelijk is of er wel nieuwe wetgeving komt en hoe die wetgeving eruit zal zien, is het alziend oog van de parlementaire hoge priesters vurig neergedaald op Litouwen.